virðulegi forseti það hefur komið fram í þessari umræðu sem við svo sem vissum frá fyrri umræðu um sparisjóðina að það er mikil þverpólitísk sátt um mikilvægi þeirra sem hluti af okkar fjármálakerfi það fer auðvitað ekkert á milli mála að sparisjóðirnir hafa gegnt gríðarlega mikilvægu hlutverki ekki síst úti á landsbyggðinni þess vegna skiptir það svo miklu máli fyrir okkur að vel takist til við að endurreisa fjármálakerfið sem sparisjóðirnir eru þegar neyðarlögin voru sett áttunda október síðastliðinn var sett inn sérstakt ákvæði sem fól það í sér að það mætti koma til liðs við uppbyggingu sparisjóðanna endurreisn sparisjóðanna þrátt fyrir að enginn þeirra sparisjóða hefðu þegar farið á hliðina í lok þess sama árs voru settar og samþykktar í þáverandi ríkisstjórn reglur um það hvernig ætti að standa að því að styðja við bakið á sparisjóðunum síðan eru liðin hér um bil eitt og hálft ár það eina sem við höfum núna handbært í þessu máli er það að það liggur fyrir að nú eru reyndar hafa fallið sparisjóðir með um það bil níutíu prósent af efnahagsreikningum sparisjóðakerfisins í landinu eftir standa sparisjóðir með um það bil tíu prósent af upphaflegum efnahagsreikningum sparisjóða þetta er auðvitað á vissan hátt sá vandi sem við er að glíma vegna þess að sparisjóðirnir þeir litlu hafa ekki getað staðist nema með tiltekinni miðlægri þjónusta og forsendan fyrir þeirri miðlægu þjónustu hefur verið þátttaka og hlutdeild stærri sparisjóðanna þess vegna er mjög mikilvægt að hæstvirtur ráðherra upplýsi okkur um það hvernig ríkisvaldið sem kemur til með að verða mjög ráðandi um framtíð og þróun sparisjóðanna hvernig ríkisvaldið sjái það fyrir sér að þessi miðlæga þjónusta haldi áfram ég nefni dæmi eins og tölvukerfin ég nefni markaðshlutann ég nefni ýmsa slíka útvegun erlends fjármagns sem var ekki á færi þessara litlu sparisjóða að útvega sér sjálfa þetta er mjög mikilvægi að við áttum okkur á það er auðvitað þannig að það þarf að hraða þessari vinnu ég veit að af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar hefur verið unnið að þessum málum sleitulaust upp á síðkastið það hafa orðið auðvitað mikil vonbrigði með því að þessir sparisjóðir sem við erum að ræða um núna féllu hér sumardaginn fyrsta að þeir hafi ekki getað unnið að sinni og klárað sína fjárhagslegu endurskipulagningu en það breytir ekki því þetta er staðan og verðum við að vinna út frá henni það vekur til dæmis athygli að annar þeirra sparisjóða sem féll núna á sumardaginn fyrsta hann er endurreistur sem hlutafélag ekki sem sparisjóður er þetta einhver vísbending hæstvirtur ráðherra um það að það sé ætlunin að minnka sparisjóðakerfið enn þá frekar er ekki ætlunin að það sem eftir stendur af byr sparisjóði verði hluti af sparisjóðahópnum í framtíðinni þetta er mjög mikilvægt að átta sig á því það er að mínu mati mjög hættulegt ef við minnkum sparisjóðakerfið enn meira frá því sem það er núna í dag mér finnst það hafa verið hér dálítið svona miklar alhæfingar um ástæður fyrir því hvernig sparisjóðakerfið hrun það var ekki bara þannig að allir sparisjóðirnir hafi orðið græðgisvæðingunni að bráð eins og menn hafa verið að tala hérna það voru auðvitað margar ástæður sem ollu þessu sem ég hef áður farið yfir í ræðu meðal annars það auðvitað að sparisjóðirnir voru í þessari stöðu þeir voru litlir þeir yrðu að reyna að verja sína miðlægu þjónustu hluti af því var til dæmis sparisjóðabankinn og margir þessara sparisjóða lögðu umtalsverða fjármuni til þess að halda honum á lífi til þess sjálfir að geta starfað þetta var í raun og veru sú staða sem sparisjóðirnir voru sjálfir staddir í svo má ekki gleyma því að það hefur orðið hrun á eignaverði margir þessir sparisjóðir úti á landsbyggðinni lánuðu til dæmis til sjávarútvegsfyrirtækja eignamatið í sjávarútvegsfyrirtækjunum ætli það hafi ekki lækkað um svona helming frá hruninu sama má segja um sparisjóðina sem störfuðu í dreifbýlinu og voru að lána til landbúnaðarins það vita allir til dæmis að jarðaverð á markaði hefur snarlækkað ætli þetta hafi nú ekki haft einhver áhrif á til dæmis efnahagsreikninga þessara sparisjóða margir þessara sparisjóða voru mjög sterkir þeir fóru í það að reyna að blása út sinn efnahagsreikning vegna þess að eigið fé þeirra var orðið óþægilega hátt miðað við það sem var talið eðlilegt að menn gætu fengið annars ávöxtun á það var síðan má segja kannski í þessari velgengni þeirra hafi þeirra fall á vissan hátt verið falin vegna þess að þeir fóru út í að gefa út skuldabréf til þess að lækka þetta eiginfjárhluthlutfall og stækka sinn efnahagsreikning virðulegi forseti það er ekki tími svo sem til þess að fara yfir þessa forsögu aðalatriðið er þó þetta að horfa fram á veginn það veldur mér vonbrigðum að hefur ekki frekar frá hæstvirtri ríkisstjórn um viðbrögð við þeim mikla vanda sem nú blasir við í mörgum byggðarlögum vegna stöðu stofnfjáreigenda við vöruðum mörg hver við þeirri lagasetningu sem var framkvæmd hér á síðasta ári þar sem í raun og veru var lagður grunnurinn að því að færa niður stofnféð að mínu mati standa hér eftir mjög mikil og alvarleg óleyst vandamál það var talað um þetta það var talað um að þetta biði síns tíma nú hafa menn beðið í heilt ár og ég heyri það á máli bæði hæstvirtan fjármálaráðherra og hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra að í raun og veru erum